Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, malgré de remarquables efforts qui vous honorent et plusieurs succès dont il faut vous féliciter, la diplomatie européenne peine à prendre le pas sur les différentes diplomaties nationales ou même à les égaler en poids sur la scène internationale. Cela pose un vrai problème à l'heure où l'Union européenne ne semble plus loin de jeter les bases d'une défense commune exigeant une vision commune de nos intérêts, de notre place dans le monde et des menaces et dangers auxquels nous devons faire face. Vous semble t il, dans ces conditions, que l'administration que vous venez de conduire pourrait se fixer comme tâches prioritaires de définir, premièrement, les objectifs à moyen et long terme d'une diplomatie européenne, deuxièmement, les moyens d'une convergence et, troisièmement, les étapes qu'elle demanderait?